Señora Presidenta, señor Comisario, todos sabemos que, si estamos debatiendo una iniciativa de modificación de Schengen, es porque ha habido un flujo migratorio, procedente del norte de África, como consecuencia de los movimientos democráticos que allí han tenido lugar. Y ese es un contexto en el que hablar de modificar Schengen inevitablemente debe ser leído como una señal equivocada, en la dirección equivocada. Por tanto, en el tiempo de que dispongo, quiero reafirmar que el trabajo de este Parlamento debe pasar primero por asegurar que no se trata de rebajar ni de recortar Schengen, sino de reforzarlo. En segundo lugar, que el problema en Europa no consiste en restablecer las fronteras interiores, sino en asegurar la gestión común de las fronteras exteriores, que es lo que quiere el Tratado de Lisboa. En tercer lugar, que el trabajo de este Parlamento debe completar el paquete de asilo y el paquete de inmigración, y llenar de contenido, con el Consejo, la cláusula de solidaridad en el interior de la Unión Europea, que también está contemplada en el Tratado de Lisboa. Y, por supuesto, debemos asegurar la plena involucración y participación del Parlamento Europeo, de acuerdo con el procedimiento de codecisión contemplado en el artículo 77 del Tratado de Lisboa. Esa será la mejor forma de honrar el espacio de libertad, seguridad y justicia y los objetivos del Tratado de Lisboa, y de asegurar que no damos ni un solo paso atrás en la garantía y en la mejora de la libre circulación de personas.